Pani Przewodnicząca! Mam wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś nowym rodzajem obłędu i nowej, świeckiej religii w Europie. Nie ma żadnych naukowych podstaw, które by dowodziły, że człowiek ma decydujący wpływ na zwiększenie emisji CO do atmosfery. To są cykle kilkusetletnie, które oddziałują na klimat.

profesora Jaworowskiego, wybitnego badacza klimatu z Polski. Dlaczego Grenlandia nazywa się zieloną wyspą, a jest dzisiaj całkowicie zamrożona? Bo kiedyś była zieloną wyspą, ale klimat zmienił się niezależnie od człowieka.